Într o Europă care caută încă soluții viabile pentru ieșirea din criza economică, întreprinderile mici și mijlocii europene sunt și rămân cele mai vulnerabile la capitolul acces la finanțare. În paralel, se constată că o parte importantă dintre cetățenii statelor membre preferă să facă economii prin depozitarea banilor în conturi bancare familiale în loc să facă investiții pentru dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii. Consider că cetățenii respectivi ar trebui încurajați prin stimulente fiscale să se implice mai mult în asemenea acțiuni, atât pe plan intern, cât și la nivel transfrontalier. Ei ar putea demara afaceri de familie tradiționale sau microîntreprinderi cu dezvoltare rapidă, firme de înaltă tehnologie sau chiar întreprinderi sociale. Pentru aceasta ar fi benefice derularea de parteneriate sau programe comune, în care să fie implicate băncile și alți operatori din domeniul finanțării IMM urilor, pentru a activa această economie familială.